Vannak olyan európai kormányok, amelyek az európai szolidaritást egyirányú utcának tekintik.

Ilyen a magyar kormány is, amely értelmetlen szögesdrótkerítést épít az ország déli határára, és a hozzánk érkező menekülteket embertelen körülmények között tartja. Ez a kormány jövő héten a magyar parlamentben olyan törvényt készül elfogadni, amelynek eredményeképpen a hadsereget is be lehet majd vetni a legyengült, háborús övezetekből érkező menekültekkel szemben.

Hiszen egy olyan parlamenti határozati javaslatot terjesztett elő, amely az Európai Uniót így Önöket is kedves képviselőtársaim hibáztatja azért, hogy menekültek haltak meg, és kialakulhatott ez a menekülthelyzet.

A magyar emberek jelesre vizsgáztak az elmúlt hetekben emberségből.